forseti háttvirtur þingmaður birkir jón jónsson formaður fjárlaganefndar nefndi það hér í sinni ræðu að hann teldi mikilvægt að ríkisendurskoðun væri og lýsti því að ríkisendurskoðandi væri ráðgefandi fyrir fjárlaganefnd hvað varðar vinnslu og gerð og framkvæmd fjárlaga virðulegi forseti ég er þá honum algjörlega ósammála vegna þess að það á að vera mikilvægt að ríkisendurskoðandi sé ráðgefandi og það sé tekið mark á hans athugasemdum og hans ráðgjöf það hefur fjárlaganefnd ekki gert að því marki og ekki heldur þessi ríkisstjórn og ég ætla með leyfi forseta að vitna hér í skýrslu ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga árið tvö þúsund og fimm máli mínu til stuðnings með leyfi forseta kemur þar fram ríkisendurskoðun hefur ítrekað bent á að fjárlög

löndum sem ísland er gjarnan borið saman við virðulegi forseti á öðrum stað í þessari skýrslu segir með leyfi forseta ófært er að mál sem þessi séu látin velkjast ár eftir ár án þess að gripið sé til viðeigandi ráðstafana þarna er verið að tala um heimildir sem eru látnar velkjast milli fjárlagaára virðulegi forseti bæði þessi orð úr skýrslu ríkisendurskoðunar frá því í sumar sem og reynsla okkar sem störfum í fjárlaganefnd og vinnum með þessi fjárlög og erum í fjárlagavinnunni vitum að það er ekki nægjanlega mark tekið og ekki nægjanlega tekið á athugasemdum ríksiendurskoðunar